Die Sicherheit von Informationssystemen lässt sich auf vielfältige Weise verbessern.

Es muss auch deutlich werden, dass es legitime Zwecke für die Nutzung von prinzipiell schädlicher Technologie und das Angreifen von Systemen gibt, zuvorderst natürlich das Testen der Systeme, das Suchen nach Sicherheitslücken, damit diese ausgebessert werden können.

Dass datenschutzrechtliche Bestimmungen einzuhalten sind, sollte in unserem Zusammenhang selbstverständlich sein. Insofern ist es sehr begrüßenswert, dass das Parlament diese Aspekte deutlich verbessern konnte.